Dabei ist Mobilität heute so unentbehrlich wie nie zuvor. Sie ist notwendig für das Funktionieren unserer Gesellschaften intern und miteinander.

Sie ist ein Grundbedürfnis, das ich gern zum Grundrecht für alle, gerade auch für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, weiterentwickeln möchte. Der Kommission will ich deshalb Dank und Lob aussprechen für ihre Visionen im Weißbuch, wenngleich ich sie nicht alle in jedem Punkt mittrage. Dem Grundanliegen, Verkehre effizienter, sauberer und sicherer zu machen und sie nicht willkürlich einzuschränken oder um jeden Preis zu verlagern, stimme ich uneingeschränkt zu. Unserem Berichterstatter, Mathieu Grosch, gilt meine ganz besondere Anerkennung. Ihm ist es gelungen, den Mehrwert der Verkehrspolitik herauszuarbeiten und kohärente, konkrete Zielvorgaben zu erarbeiten, ohne die Technologieoffenheit in Frage zu stellen. Das Anstreben EU weiter Standards für Sicherheitsaspekte, für Personen und Güter, Lieferketten, für Informations und Kommunikationssysteme, für Energie und Umweltaspekte, aber auch für Arbeits und Sozialbedingungen begrüße ich sehr. Mit großem Bedauern vermisse ich jedoch den Mut zur Positionierung bezüglich Lang Lkws, die ich richtigerweise Öko Liner nenne. Der Hinweis auf Subsidiarität klingt zwar gut, ist aber doch nur Ausdruck des Einknickens vor den Kritikern dieser Fahrzeuge. Gerade bei der Verwendung von Öko Linern plädiere ich für eine geteilte Zuständigkeit. Das ist viel besser. Mit dem Text im Bericht vergeben wir uns eine Chance, europaweite Mindeststandards, Spezifikationen und Rahmenbedingungen zu entwickeln, die die Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer subsidiären Zulassungsverfahren anwenden können. So befürchte ich, dass ein europäischer Flickenteppich von Zulassungs und Verwendungskriterien entsteht, den wir später mit hohem finanziellem und bürokratischem Aufwand wieder abbauen müssen.